Die zullen vooral van innovatie moeten komen.

Door het op die manier aan te pakken loopt u een dubbel risico.